La situation des droits de l'homme en Iran est un sujet d'extrême préoccupation. Au cours des derniers mois, la haute représentante vice présidente de la Commission, Catherine Ashton, et ses services se sont à plusieurs reprises prononcés sur les violations des droits de l'homme dans ce pays.

Il est indispensable que nous continuions à dénoncer ces pratiques inhumaines, d'un autre temps, qui ont, hélas, encore cours en Iran. Une déclaration de l'Union européenne, publiée en juin dernier, a appelé l'Iran à respecter la liberté d'expression, à respecter le droit à un procès équitable et à cesser toute discrimination contre les minorités religieuses et ethniques ainsi qu'envers les femmes. La peine de mort et les droits des minorités ont fait l'objet de nombreuses autres déclarations de l'Union européenne cette année. L'Union européenne n'exige pas de l'Iran davantage que de tout autre pays. Nous appelons simplement ses autorités, tant par des déclarations publiques que par des démarches confidentielles des représentations diplomatiques, à respecter les droits des citoyens, ainsi que les autorités iraniennes s'y sont engagées en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres traités relatifs aux droits de l'homme.

Le 6 juillet, la haute représentante vice présidente a publié une déclaration demandant clairement aux autorités iraniennes de réexaminer le cas de Mme Mohammadi Ashtiani ainsi que de plusieurs autres personnes, dont les condamnations à mort ont été prononcées en violation manifeste des normes internationales, et ce dans un pays où la peine capitale reste malheureusement encore légale. L'affaire a également été soulevée par la voie diplomatique auprès des autorités iraniennes. La seule idée de la lapidation est si barbare que notre condamnation doit rester totale et être réaffirmée avec la plus grande fermeté jusqu'à ce que de telles pratiques soient enfin révolues. L'Union européenne a également évoqué directement avec le gouvernement iranien le cas de Mme Zahra Bahrami, dont l'arrestation est liée aux troubles survenus pendant les célébrations de l'Achoura en décembre 2009. L'Union européenne a insisté sur le fait que Mme Bahrami, citoyenne de nationalités iranienne et néerlandaise, devrait bénéficier d'un procès équitable, ouvert et transparent. En tant que citoyenne européenne, Mme Bahrami doit pouvoir également pleinement bénéficier de l'assistance consulaire et juridique. La haute représentante continuera à suivre le cas de Mme Bahrami de très près, en collaboration avec les représentants diplomatiques de l'Union européenne à Téhéran. Permettez moi de vous assurer que l'Union européenne et ses États membres continueront à condamner les violations des droits de l'homme en Iran aussi longtemps qu'elles persisteront, que ce soit à travers des contacts bilatéraux, des déclarations publiques ou dans le cadre de contacts multilatéraux.